Señor Presidente, el terrorismo de ETA ha reconocido su fracaso y termina. En estos días de alegría recordemos que vascas y vascos nunca aceptamos que matasen en nuestro nombre. El 28 de octubre de 1978 convocamos la primera manifestación contra el terrorismo de ETA. Esa ha sido desde siempre la opinión mayoritaria de la ciudadanía vasca ETA, no. Hoy, en mejores condiciones que entonces, ratifico mi petición del 15 de junio de 2010 de un programa PEACE para Euskadi. Necesitamos que nos ayuden. Así será más fácil fortalecer la paz, mejorar la convivencia, trabajar por la reconciliación y utilizar la memoria para no repetir errores y reparar sus consecuencias. La paz empieza reparando el sufrimiento de las víctimas, reconociendo su coraje cívico, su renuncia a la venganza. Les debemos justicia, solidaridad y respeto. Por eso, les propongo que cambiemos ahora mismo el signo de tantos minutos de silencio y dolor por el sonido vivo, solidario y esperanzado del aplauso que merecen.